Astfel cum a anunțat Președintele la deschiderea ședinței, în această seară Biroul a examinat apelul introdus de domnii Korwin Mikke și Buonanno și a confirmat sancțiunile impuse celor doi deputați.